Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, reconnaissant d'emblée que vous aviez pris la présidence de l'Union européenne dans le contexte très difficile de la crise, vous aviez laissé, malgré cela, entendre que vous auriez fait des questions sociales l'une de vos priorités et annoncé un statut pour protéger les services publics.

Non seulement, il n'y a eu aucune initiative pour protéger les services d'intérêt général mais aujourd'hui, dans le cadre du pacte de stabilité renforcé, nous entrons dans une inquiétante spirale où, pour réduire la dette des États, les vautours des marchés financiers et de leurs agences de notation poussent les États à brader leurs biens publics qui sont pourtant un atout pour la justice et l'égalité. Quant aux questions sociales, il a fallu toute la vigilance du Parlement pour repousser l'augmentation du temps de travail pour les chauffeurs routiers ou le projet dit de permis unique, version élargie, de la directive Bolkestein. Nous étions dans l'année européenne de lutte contre la pauvreté. Il n'y a pas un seul pauvre en moins dans l'Union européenne, il y en a toujours plus! Et force est de constater que les moyens de lutte contre la crise sont inefficaces parce qu'ils bradent les droits sociaux. La stratégie adoptée consiste en permanence à rassurer les créanciers des États surendettés en raison de la baisse de la fiscalité du capital et du recul de la croissance dû à la baisse du pouvoir d'achat et à l'austérité un mot que j'ai entendu prononcer pour la première fois par M.

Et pour cela, vous voulez maintenant vérifier les budgets des États a priori à la place des parlements nationaux. Vous avez engagé en catimini une révision des traités européens, dont vous nous avez dit hier qu'ils étaient intangibles. Par contre, vous avez en permanence refusé un débat sur la mise en place d'un fonds de développement social et environnemental, alimenté par une taxation des mouvements de capitaux, par une harmonisation vers le haut de la fiscalité du capital, sur une création monétaire de la Banque centrale européenne pour le rachat des dettes des États et sur le développement des services publics indispensables à la justice et au progrès social. Au début de votre Présidence, vous aviez dit, Monsieur le Premier ministre, que vous vouliez une Présidence sobre, et c'était tout à votre honneur. Mais durant celle ci, force est de constater que les marchés financiers et les grands actionnaires se sont rassasiés.